um klukkan fimmtán þrjátíu í dag fer fram umræða utan dagskrár um niðurskurð í heilbrigðiskerfinu málshefjandi er háttvirtur þingmaður birkir jón jónsson heilbrigðisráðherra guðbjartur hannesson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund